Ich wollte den Kollegen Chatzimarkakis fragen, was aus seiner Sicht jetzt die dringendsten Schritte sind, die von der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien unternommen werden müssen, um im Namensstreit Fortschritte zu erzielen und um die beginnenden Verhandlungen möglichst erfolgreich zu gestalten.